Treba preto uvítať iniciatívu Európskej komisie, ktorá operatívne reaguje na zistenia o právnych medzerách pri aplikácii európskeho ochranného príkazu a predkladá návrh nariadenia, ktorý uvedený problém v podstate rieši. Kombinované uplatnenie oboch nástrojov trestného občianskeho práva umožní osobám, ktorým bolo priznané ochranné opatrenie, slobodne sa pohybovať po celej Únii. Dúfajme preto, že nová právna úprava pomôže zlepšiť možnosti pohybu a migrácie takýchto osôb a že vyrieši vzniknutý problém.